Cette promesse n'engage pas ses auteurs, mais ceux qui y croient. Ce comportement est inadmissible, et d'autant plus qu'il est en porte à faux avec les déclarations récentes de l'UE dans le cadre du consensus européen pour le développement, ou lors des journées européennes pour le développement. Il serait judicieux, Monsieur le Président, d'exiger des États membres qui ne tiennent pas leurs engagements qu'ils viennent s'expliquer devant la commission du développement du Parlement européen.